Gisteren hebben wij in dit Huis reeds uitvoerig gesproken over de rol van de Europese Investeringsbank. De situatie in Europa is dat wij voor de eerste keer een meerjarenbegroting voor de komende zeven jaar hebben die lager is dan de meerjarenbegroting daarvoor. Dat betekent dat de rol van de Europese Investeringsbank aanzienlijk groter wordt. De filosofie is en dat is in de praktijk ook al in verschillende omstandigheden duidelijk geworden dat als je één euro uitgeeft via de Europese begroting, dan is die euro weg.

Wij verhogen het garantiekapitaal van de Europese Investeringsbank en dat betekent dat de Europese Investeringsbank meer geld kan uitlenen. Want de Europese Investeringsbank is een bijzondere bank. De garanties worden gegeven door de overheden en het is uitsluitend daaraan te danken dat de Europese Investeringsbank goedkoop geld kan lenen en ook tegen een lagere rente geld kan uitlenen.

Met de ontwikkelingen in de Oekraïne weten we eens te meer dat het essentieel is dat Europa niet de indruk geeft dat het deze landen op dit moment in de steek laat.